Elnök Asszony, Biztos Úr! Üdvözlöm a Bizottság eljárási javaslatát, amelyik alkalmas arra, hogy elmozdítsa holtpontjáról a nyugat balkáni bővítés kérdését. Hidat képezhet a csatlakozási tárgyalások elkezdését támogató és a bővítésszkeptikus tagállamok között. Az új bővítési módszertan hatékony, eredményorientált és megfelelően rugalmas, hogy Montenegró, illetve Szerbia számára is előnyös legyen, és felgyorsulhattak általa a tárgyalások a nyugat balkáni bővítés ezen kulcsországával is. Dicséret illeti Várhelyi biztos urat, hogy nagyon rövid időn belül egy jól megalapozott megoldással állt elő, épp időben ahhoz, hogy feloldódjon a patthelyzet a márciusi EU csúcson, és még a zágrábi EU Nyugat Balkán csúcstalálkozó előtt megkezdődhessenek a csatlakozási tárgyalások Nyugat Macedóniával és Albániával. Mindkét ország teljesített, most itt az idő, hogy az Unió is teljesítse ígéreteit, hogy ne veszítse el szavahihetőségét. Lényeges minden olyan lépése a Bizottságnak, amelyik sikeres bővítést segít elő, hiszen itt a Nyugat Balkán országainak jövője, kontinensünk biztonsága és az EU hitelessége a tét.